Tisztelt elnök asszony!

Törökországban az örmény holokauszt gyászos emlékét idézi az a rendszerint idős, magatehetetlen örmény asszonyok ellen, Samalya keresztény körzetében elkövetett erőszakos támadássorozat, mely halálos áldozatokat is követelt. Szerbiában a véres balkáni háború etnikai tisztogatásaira emlékeztetnek a Temerin magyar városban sorra került, újabb erőszakos cselekmények, melyeknek múlt héten ártatlan magyar fiatalok voltak az elszenvedői. Mindezek kapcsán, ezúton hívom fel az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács figyelmét arra, hogy a koppenhágai kritériumok értelmében mindkét tagjelölt ország esetében kizáró jellegű csatlakozási feltételként érvényesítse a nemzeti és vallási kisebbségek